Bardzo dużo uwagi wszyscy poświęcają wewnętrznej sytuacji na Ukrainie i dobrze.

Ale strasznie brakuje mi tego, co my mamy zrobić. Nie słyszę tutaj wyraźnego głosu i nie mogę znaleźć tak wyraźnych zdań w naszej deklaracji, nad którą będziemy jutro głosowali, o tym, że Ukraina jest częścią Europy.

r. na analizy tego, co się dzieje wewnątrz Ukrainy, a nie zrobiliśmy tego, co należy do Unii Europejskiej. I tak stracimy czas teraz, kiedy ludzie stoją na ulicy, ponieważ będziemy się zastanawiali, dzielili włos na czworo, jaka ma być konstytucja na Ukrainie.

Tego dzisiaj potrzeba, bo jak nie, to za trzy czy cztery lata Ukraina się nie zmieni i pojedziemy na nowy Majdan.